Hvala za besedo, predsedujoča. Rad bi opozoril na to, da takrat, ko kakšen poslanec razpravlja oziroma predstavlja stališče poslanske skupine za govornico, v dvorani vlada tišina. Seveda je popolnoma razumljivo, da med razpravami in med predstavitvami stališč sem pa tja, prileti kakšen krik odobravanja, mogoče kakšno glasnejše godrnjanje nad izrečenimi besedami. To je popolnoma normalno. Ampak čemur smo pa tudi priča z desnih tribun, pa je namensko glasno ropotanje zato, da zmedejo govornika, zato, da ga vržejo iz njegove poante, da ga vržejo iz tira in se nasploh obnašajo kot, najbolj nevzgojeni prvošolci v zadnji vrsti. In, predsedujoča, prosim, naslednjič, ko se kaj takega zgodi, kot se je zdajle primerilo, ne, ukrepate in nemudoma opozorite tiste poslance, ki se na tak način neprimerno, obnašajo. Hvala.